Torej, na sliki je ženska, ki ima bodisi rjave bodisi zelene oči, sem nekoliko barvno slep in ne bi znal povedati. ima čiste bele zobe in, rdeče ustnice. iz ušes ji visijo uhani. tudi na tej sliki je ženska. Ima rjave, ima temne oči, in dolge črne lase. tudi ona ima uhane in, lepe bele zobe. Torej, tudi na tretji zaporedni sliki je ženska. Ta ima nekoliko krajšo frizuro, ima pa tudi ona rjave oči, rdeče ustnice, in in lepe čiste zobe in uhane. Torej, na sliki je moški. Ima nekoliko daljšo frizuro in temne oči, morda rjave. Morda rjave. ja, ima nekoliko strnišča, to je to. Tudi na tej sliki je moški. Ima očala. Tudi on ima rjave ali zelene oči, nekoliko strnišča, nekoliko krajši krajše lase kot prejšnji moški in nekoliko manj ostre poteze. Na tej sliki je nekoliko starejši moški v primerjavi z drugima dvema slikama. Ima rjave oči, in, sive lase. Ostalo je iz tega zornega kota težko prepustiti, v rokah drži najbrž ... Ostalo je iz tega zornega kota težko presoditi, v rokah pa najbrž drži mikrofon. Na tej sliki je nekoliko mlajši moški z daljšimi lasmi in od tu se zdi, da ima modre oči. ima lepe bele zobe. Na tej sliki je moški srednjih do, do starih let. ima, kakor vidim iz tega zornega kota, nekoliko svetlejše lase, morda sive oči in, sivo brado. na sliki je moški srednjih let z že počasi sivečimi lasmi, ki pa so še vseeno v večini črne. ima malo strnišča in, in lepe bele zobe. Na sliki je moški, s črnimi kuštravimi lasmi in, rjavimi očmi, njegov izraz pa bi bil idealen za v kakšen meme.